czy kobiety mają mieć preferowane miejsca w takim czy innym miejscu w spółkach. To jest debata o tym, aby osoby, które mają te same kwalifikacje, były równo traktowane.

Myślę, że jest pomyłką mówienie dzisiaj o tym, że to jest dyrektywa, która ma służyć promowaniu kobiet w zarządach spółek.

Proszę bardzo, aby o tym pamiętać. Mnie najbardziej cieszy fakt, iż nie będziemy karać za to, że nie osiągnięto poziomu zatrudnienia, tylko będziemy karać za to, że nie dąży się do realizacji pewnego celu.

Czasami jest to niedowartościowanie kobiet, czasami jest to niedowartościowanie mężczyzn. Ta dyrektywa pokazuje równo i za to jestem wdzięczny pani komisarz że mamy zmierzać do tego, abyśmy preferowali kwalifikacje, i to jest najważniejsze. A kobiety będące w zarządach spółek będą bezwzględnie wartością dodaną.